Mehr als erwartet, weniger als erhofft, kann man sagen. Aber Kyoto 2 ist beschlossen worden, 37 Industrienationen werden jetzt dort mitmachen, und es ist ein Fahrplan verabredet worden, wie wir uns in Zukunft international auf ein Abkommen zu bewegen, ein

Wir waren mit dem Parlament als Delegation wieder anwesend.

Das ist auch in der Außenwelt angekommen. Insofern ist das eigentlich der Grund, warum wir heute diesen Tagungsordnungspunkt beantragt haben, oder besser gesagt, diese Anfrage gestellt haben. Denn die Konferenz COP 19 wird in Europa stattfinden, und wir hatten hier gestern einen Besuch, hier wurde gestern eine richtig gute europäische Rede gehalten, the real EU speech.

Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal in diesem Jahr der in Polen, wo wir den Schritt in die richtige Richtung machen müssen. Ich muss sagen, die Performance war nicht sehr gut in Doha. Wir haben auch im Plenum erlebt, dass es dann Abstimmungsbedarf gab, dass es nicht die Amerikaner und nicht andere Staaten waren, sondern die Europäische Union, die auf einmal auf der Bremse stand. Da sind wir sehr daran interessiert, dass Sie dort einmal aufklären Haben Sie dort eine Strategie?

Und welche Schritte gibt es darüber hinaus? Denn ich glaube, wir sind hier als Europäer in der Bringschuld, und ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir als Parlament den gesamten Prozess sehr genau beobachten werden und auch des Öfteren, wenn es die Möglichkeit zulässt, hier miteinander die Debatte suchen, dass wir auch eine breite Öffentlichkeit

Ich sage des Öfteren Ich habe zu ACTA jeden Tag 300 bis 400 E Mails erhalten wie alle Kollegen hier auch. Aber zum Thema Klima wie geht es eigentlich weiter mit unserem Klima und auch mit internationalen Abkommen?

Dass das nicht ganz einfach ist, wissen wir auch.

Auch in diesen Wochen erfahren wir es immer wieder, dass man um den besten Kompromiss ringt und dass das bei 194 Staaten nicht einfacher wird.

Ich finde, das ist doch etwas Gutes, wenn Mitgliedstaaten sich dazu bekennen, dass man Geld zur Verfügung stellen will für den Kampf gegen den Klimawandel, was schon bei einer COP vorher miteinander verabredet worden ist. Wenn es aber fast nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern am Rande stattfindet, dann braucht es dort auch mehr Koordinierung, dass die Europäer sagen Wir legen Geld auf den Tisch, wir sind dafür, dass der Klimafonds wirklich an Fahrt aufnimmt und dass die Aufgaben, die uns ins Haus stehen, auch solide durchfinanziert werden. Darum mehr Koordinierung, darum heute die Aussprache. Ich bin gespannt auf die gleich folgende Debatte.